Gleichzeitig steht es in eklatantem Widerspruch zum Beschluss des Europäischen Parlaments vom 11. Dezember des Vorjahres, wo wir bei der Zustimmung zur Verordnung des Rates zur Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes für Patente, die nach dem Europäischen Patentübereinkommen gebildet werden, genau das Gegenteil beschlossen haben. Diese Verordnung, die damals beschlossen wurde, ist eine landwirtschaftliche Vernichtungsverordnung für Kleinbauern, die eigenes Saatgut erzeugen und eigene Tierzucht betreiben. Hier beschließt man heute sozusagen das Gegenteil davon. Der Bürger weiß, was er von diesem Parlament zu halten hat. Heute so, morgen anders, nichts ist erkennbar, keine politische Linie ist wirklich durchgängig sichtbar.